Gospodine predsjedniče, u svakom slučaju podržavam ovaj pristup, ali bih htjela govoriti s jednog drugog aspekta s obzirom da se ipak sve vrti oko financiranja i sam povjerenik Mimica je rekao da trebamo podržati inovativni financijski mehanizam. Reći ću jedan primjer. Svi se zalažemo i za nove zelene površine i za parkove i za integrirano upravljanje tim površinama kako bismo spasili zemaljsku kuglu od ove situacije koja se događa s klimatskim promjenama. Svjesna sam da bi se na taj način otvorila nova radna mjesta u građevinarstvu, da bi bilo velike koristi za zdravlje i tako dalje.

Dugo sam bila gradonačelnica pa uvijek ste morali graditi infrastrukturu koja je potrebna za osnovno življenje voda, kanalizacija i tako dalje.

Da se ne ponavljamo pa sam izabrala namjerno ovakav način diskutiranja. Oni su srušili jedan cijeli gradski kvart da bi izgradili park. Dakle, grad mora biti dovoljno bogat, lokalna uprava i samouprava, gradovi, općine moraju imati dovoljno novaca da bi mogli upotrijebiti i da bi se moglo ulagati u tu takozvanu zelenu infrastrukturu.

Ovdje smo rekli da imamo fond za regionalni razvoj, ali lijepo je o ovome govoriti na razini rezolucije, ali je potrebno naći način kako se ovo može implementirati i kako ovo može biti prioritetna politika za gradove, općine i regije. U protivnom, ako budemo o ovome razgovarali samo na razini Europskog parlamenta i ne budemo našli mehanizme za implementaciju, zelena infrastruktura će ostati samo mrtvo slovo na papiru.